În primul rând, doresc să o felicit pe raportoare. Acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de un sistem european educațional și de formare profesională competitiv și flexibil. Tocmai de aceea, consider că investițiile în domeniul educației, cercetării și inovării trebuie majorate în mod semnificativ, luând în considerare posibilitatea orientării investițiilor din fondurile structurale către acest domeniu, pentru a putea crea premisele creșterii economice inteligente și durabile. Educația vocațională și formarea profesională au o contribuție importantă în ceea ce privește dobândirea de competențe și aptitudini, adaptate la cerințele pieței muncii și, din acest motiv, consider că acest sistem trebuie încurajat pentru a deveni mult mai atractiv și capabil să răspundă realităților economice actuale. Mai mult decât atât, pe lângă susținerea IMM urilor, motor al economiei, consider că trebuie promovate în mod activ spiritul și competențele antreprenoriale pe durata întregului parcurs educațional. Grupul liberal a susținut mereu importanța întreprinderilor mici și mijlocii și consideră că trebuie stabilită o legătură mult mai strânsă între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ. Nu în ultimul rând, doresc să subliniez rolul esențial pe care îl au statele membre în implementarea eficientă a tuturor cerințelor și recomandărilor europene, referitoare la educație, cercetare, inovare și ocuparea forței de muncă. Guvernele trebuie să facă mult mai multe eforturi pentru a putea asigura creșterea economică viitoare și, implicit, crearea de noi locuri de muncă.